Man kann natürlich lange darüber streiten, warum Firmen oder Menschen keine Steuern zahlen wollen, obwohl das gesetzliche Vorschrift ist.

Demzufolge ist das ein ganz, ganz wichtiger Bericht, der in die richtige Richtung geht. Ich konnte deshalb auch mit großer Freude zustimmen.